Monsieur le Président, ce rapport annuel sur le respect, ou non, des droits fondamentaux dans l'Union peut sembler routinier, mais c'est faux.

J'aimerais souligner certains principes et droits mis à mal, sur lesquels il a fallu faire preuve de fermeté collective lors des négociations car, selon moi, ils sont non négociables. L'état de droit dans plusieurs États membres, des réformes contraires à l'état de droit et à la démocratie sont prises menaces sur l'indépendance de la justice, la bonne santé des ONG, corruption, grignotage des médias. Le rapport liste ces politiques borderline, ou parfois franchement illégales, et enjoint les États à changer de cap. Le Conseil et la Commission doivent poursuivre les évaluations actuelles au titre de l'article 7 et sanctionner les pays, si nécessaire.

Au delà de l'égalité économique en matière d'éducation et de la lutte contre les violences, il est temps que les États membres garantissent équitablement l'accès au planning familial, aux moyens modernes de contraception et à un avortement sûr et légal, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Toute femme en Europe doit avoir le droit de décider ce qu'elle fait ou non de son corps en toute sécurité. Malgré l'opposition d'une partie de la droite sur ce point, mon groupe se bat pour que le rapport conserve cet impératif.

Nous les appelons donc une nouvelle fois à se mettre d'accord sur la réforme du règlement de Dublin. Il y a tant d'autres thèmes importants dans ce rapport, notamment la lutte contre les discriminations de tous ordres homophobie, racisme, antisémitisme, etc. et l'importance de garantir les droits des citoyens européens et britanniques au regard du Brexit. Ces remarques et ces suggestions sont évidemment autant de messages adressés aux États membres, à la Commission, au Parlement. Ils doivent être entendus.

Bon anniversaire, elle me regarde.